Branko Vrinč, izvolite. Hvala. Gospod Kordiš, jaz vam predlagam, da te svoje fake news, kot pravite o zločinih, greste razložiti svojcem umorjenega policista, zlasti njegovi ženi, ker sta bila komaj poročena, bi bilo zelo zanimivo slišati, kako bodo sprejeli vašo teorijo o fake news. Ahmad Šami naj gre pa rajši domov postrič svoje otroke pa naj ostane z njimi, ga sigurno potrebujejo, verjemite. Zdaj pa, ko govorite o skrajnežih, ne. Kdo je skrajnež? Skrajnež je tisti v politiki, ki je pripravljen za dosego političnih ciljev porabiti nasilje. Jaz sem videl samo levičarje, zakrinkane, s koli v rokah, so stal na Kotnikovi, pripravljeni, da uporabijo nasilje proti svojemu narodu. Na desni strani ne poznam ene osebe v celi Sloveniji, ko bi bila pripravljena za dosego političnih ciljev poseči po nasilju. In za vami so stali, gospod Kordiš, pa je stala gospa Tanja Fajon in povej mi, s kom se družiš, in povem ti, kdo si, ne. Če pa pogledamo še, kdo se z njimi druži, pa sploh zabavno rata. toliko, kar se tega tiče, ne, kdo je skrajnež. Se pravi, imamo leve skrajneže v Sloveniji, desnih ni. drugo, kar je, je vprašanje človekovih pravic. Človekove pravice v Sloveniji garantirajo ustava, in veljavni pravni akti. Pravni red Republike Slovenije. Se pravi, to z globalnim sporazumom veze nima. Vam lahko črkujem. Neodvisno od njega, vse pravice so zagotovljene vsakomur z veljavnim pravnim redom Republike Slovenije. In z mednarodnimi akti, ki Slovenijo zavezujejo, seveda. Problem tega globalnega sporazuma je ravno v tem, da hoče vzpostaviti novo človekovo pravico: pravico do migracij. Skozi stranska vrata. To pa ni bila človekova in nikoli ne sme postati človekova pravica. Kajti sicer bomo imeli tisto, kar sem povedal na začetku : globalni socializem z enakostjo v propadu in revščini. Zdaj, rečeno je bilo: "SDS bi morala sprejeti globalni sporazum, če bi bila na oblasti." Jaz ne vem, kako si vi predstavljate oblast, ampak tisti, ki imajo vzvode oblasti se pravi, večina v parlamentu in vlado odloča o tem, kaj bo sprejel, ne. Ali pa je demokrat in prepusti to odločitev, ko gre za usodne stvari, ljudstvu. To vam mi predlagamo. Vi imate v resnici vse v rokah. Če bi mi bili na oblasti, se o tem sploh ne bi pogovarjali, ke nobenemu od nas na kraj pamet ne pade, da bi tole sprejel, ne. Ampak vam pa predlagamo, bodite demokrati, prepustite to odločitev ljudstvu. Ne vem, česa se tako bojite, saj sami ste rekli, da je velikanska večina ljudi za mostove, za odprtost, ne. Ja prav, pol pa pojdimo na referendum, pol bomo mi poraženi, jaz vam bom tukaj se vam bom opravičil, brez skrbi. Nobenga problema. Ljudstvo ima zmeraj prav, samo dajte mu priložnost, da ljudstvo samo odloča. To je demokratičnost, gospe in gospodje, ne. Zdaj pa, kaj je alternativa temu, kar prinaša globalni sporazum, seveda s stalnimi neomejenimi migracijami, ne, ki se vse legalizirajo, ki se jih plačuje v nedogled? Alternativa temu je, da krepiš svoj narod, da se vrneš k vrednotam, na katerih je nastala ta država, da jemlješ družino kot tisto temeljno celico, ki jo je treba krepiti, tudi finančno, ne da daješ za, migrante, za prehrano šest milijonov en dan, ne da daješ za migrante za osem, štiri milijone drug dan, ne da daješ migrante za bajte ne vem koliko milijonov tretji dan, in da jim zraven gradiš še ne vem koliko prostorov četrti dan, ne. Ampak ta denar preprosto nameniš slovenskim otrokom, slovenskim družinam in s tem tudi poskušaš v največji možni meri vplivati na povečanje rodnosti. To se da. Ravno soseda Madžarska, ki jo tako radi kritizirate, je fantastičen zgled, da se to da, ker so tam uspeli povečati rodnost svojega naroda, ne. In ni potrebno nobenih migracij, pol, vsi ti problemi iznenada odpadejo. Ni nobenega problema več, ne. Kako preproste so rešitve, če jih samo hočemo videti. Gre samo za to vprašanje ali to temeljno dilemo nadaljnjega razvoja Slovenije, bodisi kot države slovenskega naroda, kot piše v slovenski ustavi, ter seveda državljank in državljanov, ki tu živijo, ki obranijo svojo identiteto, ki hranijo svojo kulturo, jo krepijo, pravo kulturo, ki skrbijo za svoj jezik, ali to hraniš tudi za naslednje rodove ali pa rečeš: "To ni nič vredno," in poti, ki jo prinaša, pač globalni sporazum, odprimo meje in dobrodošli migranti. Kot rečeno, jaz sem vedno za logiko, najprej Slovenija. Hvala lepa.